fabuleuze bedragen waarmee ze duidelijk niet de beste van alle intenties hebben. We moeten daartegen beschermingsmechanismen in het leven roepen. Het gaat nu vooral over het besteden van het geld, maar ook over de financiering moet natuurlijk nagedacht worden. En ik denk dat het daarbij maatschappelijk gezien van zeer groot belang is dat we de mensen die werken en sparen niet laten bloeden bij die financieringsinspanningen. Bovendien moeten we ook goed beseffen dat er limieten zijn aan de wijze waarop of de intensiteit waarmee we steunen op de faciliteiten van de Europese Centrale Bank. Soms hebben we de illusie of wordt de illusie gewekt dat dat eindeloos is, maar dat is het natuurlijk niet, al was het maar omwille van de nadelige gevolgen die duidelijk merkbaar zijn en worden. In het kader van die gevolgen doe ik een oproep om een langlopend debat te beslechten. De bijdrage van de grote internetreuzen aan de inkomsten in Europa is te klein, veel te klein, en zij dienen een correcte bijdrage te